Magyarország új alaptörvénye kapcsán több bírálat is elhangzott a sajtóban és a Parlament falai között is. Többen súlyos vádakat fogalmaztak meg a magyar kormánnyal szemben.

A bírálók sok esetben nincsenek tisztában a magyarországi viszonyokkal, törvényekkel, mindennapi élettel. A romániai magyar kisebbség képviselőjeként szoros figyelemmel követem nemcsak Magyarország, de Románia, Szlovákia, még Szerbia belpolitikáját is.

Ha az emberi és kisebbségi jogokért aggódnak, felhívom a figyelmüket a Szlovákiában még mindig érvényben levő államtörvényre, és arra, hogy embereket fosztanak meg állampolgárságuktól, holott a hatályos szlovák alkotmány tiltja ezt.

De felhívom a figyelmüket Romániára is, ahol a hatályos oktatási törvény előírásait semmibe veszik, amikor a kisebbségi egyetemi karok létrehozataláról van szó.